Die Perspektive einer Zusammenarbeit zwischen Bayern und Österreich und der Tschechischen Republik ist in der Tat eine hervorragende Chance, diese Region, die insgesamt fünf Millionen Menschen umfasst, weiter zu entwickeln.

Insbesondere der Bereich Tourismus hat in dieser Region eine große Aufmerksamkeit erfahren. Auch im Sektor der kulturellen Zusammenarbeit gibt es interessante Anregungen, etwa in der Frage des interkulturellen Dialogs. Was nun die Förderung für die entsprechenden Regionen anbelangt, so gibt es in dieser Region Tschechien, Österreich, Bayern verschiedene Kooperationsprogramme, die insgesamt ein Fördervolumen von

Das ist ein interessantes Volumen, und es liegt nun an den beteiligten Regionen, das Maximum herauszuholen.